Voorzitter, morgen bepaalt het Europees Parlement hoe het het auteursrecht wil hervormen.

Wij gaan voor een auteursrecht dat aangepast is aan de 21e eeuw, een auteursrecht dat begrijpt hoe het internet vandaag in elkaar zit en dat digitalisering en vernieuwing niet in de weg staat. Bovenal een tekst ook die klare taal spreekt en die niet tot verwarring leidt, zoals nu het geval is.

Wij zeggen dan ook nee tegen verplichte uploadfilters en tegen linkbelastingen.